Si nous voulons être sérieux par rapport à la mise en œuvre des soins de santé transfrontaliers, nous devons absolument consolider les points de contacts nationaux. Le fait de pouvoir agir ensemble, en coopération transfrontalière, nous rend plus fort, par exemple, quand il s'agit de la recherche ou du traitement des maladies rares. C'est pour cela que nous luttons pour renforcer les réseaux européens des références et pour créer des centres spécialisés pour les 30 millions de citoyens atteints de maladies rares dans l'Union européenne. Oui, nous avons aussi besoin de contrôle et de données sur les soins et actes effectués et facturés pour éviter toutes sortes d'abus. Mais une chose est certaine le patient doit être au centre de nos préoccupations et il doit pouvoir jouir d'un environnement inclusif, où il est informé de ses droits et de la manière dont il peut en bénéficier.